Ja, lepa hvala za besedo! Saj jaz, moja razprava je bila v smislu replike, ker to, kaj sem malo prej slišal, tam s strani Levice, je malo že smešno tudi meni, ke so mi, ker so mi navajali, da smo v stališču bili malo smešni. Ne vem, ja sem samo dejstva našteval, in to ni nič izmišljenega niti nič drugače, kot je na na splošno. In, celo dobro mi je gospod zdaj povedal, Siter, da so pri devetdeset procentih teh študentov, ki grejo po svetu, da so to, za tem stojijo nevladne organizacije, no, pa vsi vemo, od kot se napaja nevladne organizacije, tako da opet država poskrbi, da so študentje po svetu, saj to ni, daleč od tega, da temu nasprotujem, ampak to so vse dejstva, zato smo tudi to, povedali. Glavnem, to, da je pa gospod očital, da smo že neka nova nadkoalicijska partnerica te koalicije, pa je žalosten, da tako razmišljate. Prvič slišim za nekaj takšnega, tako da to sploh ni res. Kaj se pa tiče, ste pa hotel dati proceduralno, ne, ker je bilo toliko replik pa toliko teh postopkovnih oziroma, replika na repliko, imamo tam zadaj prek ceste še en parlament, se reče, pa da mogoče tam stališča zbližate pa potem pridete nazaj, pa je stvar urejena. Hvala lepa.